traktatu lizbońskiego stworzyło niebezpieczny precedens. Pojawiły się sygnały, że jeśli Irlandia nie przyjmie tego dokumentu, to będzie musiała głosować do skutku. W trakcie kampanii sięgnięto do pełnej gamy środków nacisku, poczynając od ustępstw, takich jak gwarancje nieingerencji Unii w wewnętrzne prawodawstwo dotyczące etyki, religii i ekonomii, poprzez groźby, jak na przykład utrata własnego komisarza, aż do szantażu zmarginalizowania i wyrzucenia Irlandii ze struktur UE. Wszystkie te zabiegi w kontekście podsycanych obaw związanych z kryzysem doprowadziły do znanego wyniku. Wykorzystując ogromne środki finansowe wielu unijnych agitatorów w zamian za przyjęcie traktatu obiecywano nawet miejsca pracy, nie koncentrując się na jego meritum.